Gospodine predsjedavajući, pozdravljam ovu Rezoluciju budući da sam mišljenja kako učinkovite inspekcije rada, ako nisu mrtvo slovo na papiru, mogu uvelike pomoći stvaranju boljih radnih uvjeta radnika koji su u današnje vrijeme ugroženi.

Konkretno, u Hrvatskoj, imamo nedavni primjer ukidanja državnog inspektorata koji je bio osnovan kao državno nezavisno tijelo u čijem sastavu se nalazila inspekcija rada, a danas su sve inspekcije po raznim ministarstvima. Puno je problema koji se javljaju u vezi s ovom temom, kako u Hrvatskoj, tako i u drugim europskim zemljama, a samo su neki od njih neprijavljeni rad, nepostojanje socijalnog i zdravstvenog osiguranja koje proizlazi iz toga, nesigurna radna okolina, rascjepkanost tržišta rada, nedostatak osoblja i sredstava potrebnih za učinkovito provođenje isnpekcija rada. Ova Rezolucija ipak može biti korak naprijed u poboljšanju radnog zakonodavstva na razini Europske unije.